Monsieur le Président, Madame le Commissaire, chers collègues, il est vrai que nous sommes face à une avancée, un pas, un grand pas vers la mise en place d'un régime d'asile commun dans l'Union européenne et je souhaite, comme mes collègues, que l'adoption de ce rapport déclenche une nette dynamique dans les négociations sur les autres dossiers du paquet Asile qui sont toujours bloqués.

J'en soulignerai trois seulement la fusion, tout d'abord, des deux statuts, celui de réfugié et celui de bénéficiaire d'une protection subsidiaire, même si je regrette certaines disparités qui subsistent encore, notamment sur le permis de séjour ou sur l'accès à la protection sociale, mais cette harmonisation viendra.

Enfin je me réjouis aussi que l'inclusion de l'identité de genre et de l'orientation sexuelle comme motifs de persécution soit un élément clé du texte.

C'est important de le rappeler au moment où nous constatons, dans toutes les matières que nous traitons, un repli et un égoïsme, et cela, notamment, pour les États qui sont situés aux frontières externes de l'Union européenne, qui subissent une très forte pression, comme vient de bien l'expliquer notre collègue grecque.